forseti á mér brenna eins og hverjum öðrum íslendingi mjög margar spurningar við þær aðstæður sem nú eru uppi og sú fyrsta snýr kannski að hugmyndafræði hugmyndafræðinni sem átti sinn þátt í því að fjármálakerfið raknaði upp eins og lausprjónuð lopapeysa og liggur nú eins og lúinn garnflóki við gætum rætt hvaða hugmyndafræði við ætlum að hafa þegar við fitjum upp á nýtt sjálf er ég ekki í neinum vafa um það það eru í rauninni tími fyrir félagshyggju og jöfnuð tími fyrir sjálfbæran hugsunarhátt á öllum sviðum samfélagsins ég átta mig hins vegar ekki alveg á því herra forseti hvert ríkisstjórnin stefnir í sínum hugmyndafræðilega prjónaskap hæstvirtur forsætisráðherra talaði hér um frjálsan markað viðskiptaráðherra talaði um að tími ofurlauna væri liðinn og kominn tími fyrir félagsleg gildi þarf þetta ekki að liggja fyrir hvert við erum að stefna virðulegi forseti á að endurheimta gamla kerfið gera það sama og áður á að stoppa í verstu götin með skýrari löggjöf og regluverki eða á kannski að gera jafnvel róttækari breytingar á kerfinu og auka félagslegar áherslur í okkar samfélagi við verðum að hafa þessa spurningu í huga í öllu því sem gengur á en ég hef fleiri spurningar mig langar að vita það hvernig á því stendur að í gær var greint frá skýrslu tveggja hagfræðinga frá london school of economics sem unnin var að beiðni landsbankans í fréttum kom fram að hrunið hefði verið fyrirsjáanlegt ekki væri vafi á því hver bæri ábyrgð á því fjármálaeftirlitið seðlabankinn og fjármálayfirvöld þessari skýrslu þar sem fram kom að bankakerfið mundi springa framan í okkur af því það væri orðið talsvert stærra en okkar hagkerfi henni var stungið undir stól að beiðni fulltrúa ríkisstjórnarinnar kom fram í fréttum hverjir eru þeir fulltrúar þarf ekki að svara því af hverju var ekki brugðist við mér er spurn og önnur spurning sem á mér brennur varðar gjaldeyrisvaraforðann blessaðan sem við lögðum nú til við vinstri græn í mars síðastliðnum að væri aukinn en fengum þá lítil viðbrögð og síðan hefur þörfin bara vaxið og góð lánskjör minnkað eða möguleikar á góðum lánskjörum minnkað núna eru auðvitað allir sammála um að íslenska þjóðin þarf á lánsfé að halda en upplýsingarnar hafa verið misvísandi hér var tilkynnt um rússneskt lán og svo sagt að það væri reyndar ekki í höfn en það er auðvitað verið að vinna í því gott og vel það hefur verið rætt um lánsfé frá norðurlöndum er búið að leita til norðurlanda umfram þær lánalínur sem komið

fær alþingi eitthvað að vita um þetta eða er þetta allt saman leyndó og þegar kemur að alþjóðagjaldeyrissjóðnum þá mundi ég líka vilja vita um hvað ætla íslensk stjórnvöld að spyrja er um að ræða lán ráðgjöf eða ferli sem mörg þróunarríki hafa lent í með misjöfnum árangri mikilli markaðsvæðingu en alls ekki endilega framförum spurningarnar hrannast upp bara í morgun er grein í morgunblaðinu eftir stefán má stefánsson og lárus blöndal þar sem því er haldið fram að ríkinu beri ekki lagaleg skylda til að tryggja innistæður umfram það fé sem liggur í innstæðu í tryggingasjóði ríkisstjórnin hefur jú lýst því yfir að hún muni tryggja allar innlendar innistæður og það er gott en þarf skýra lagaheimild fyrir þeirri yfirlýsingu ef þetta liggur fyrir þá velti ég líka vöngum yfir því því það hafa verið

áhættulaust verður eitthvað komið til móts við þá hvað með þau líknarfélög og góðgerðasamtök sem nú sitja handlama af því allur þeirra sparnaður lá í þessum sjóðum og hver fylgist með ferlinu núna jú þau tala bæði hæstvirtur viðskiptaráðherra og hæstvirtur menntamálaráðherra um það að helmingaskiptu bankaráðin sem komið á strax í byrjun um það séu auðvitað bara tímabundið ég spyr hverjir eiga að hafa eftirlit með eignasölu bankanna núna hvernig hefur verið

við þurfum að fá rannsóknarnefndir við þurfum að fá hjálp erlendra sérfræðinga við þurfum að fela ríkisendurskoðun hlutverk og þingið þarf að koma að þessum málum við verðum að endurskoða lagaumhverfið og hugmyndafræðina hæstvirtur forsætisráðherra ræddi hér um þórðargleði þeirra sem töluðu um dauða kapítalismans hann er nú ekki dauður hæstvirtur forsætisráðherra það er nú víst aldeilis rétt því kreppan sem nú ríður yfir er ekkert frávik frá gangverki hans hún er eðlilegur hluti hans bæði loftbólan þar sem reynt er að hámarka skyndigróðann og hrunið sem kemur á eftir á þessu áttuðu menn sig eftir heimskreppuna og þess vegna varð jú til velferðarkerfið eins og við þekkjum það í dag og blandað hagkerfi það er nefnilega ekki hægt að búa við hreinan kapítalisma sá lærdómur sögunnar er fyrir hendi einu sinni enn og við verðum að læra og því segi ég það er rétt að láta hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar gossa og setja félagshyggjuna í öndvegi núna